virðulegi forseti ég verð að viðurkenna það að margar spurningar vöknuðu undir ræðu háttvirts þingmanns sú síðasta sem kom í kollinn ef ég er virkilega að heyra rétt er háttvirtur þingmaður að verja það system með kjafti og klóm sem hefur verið í stjórnum lífeyrissjóðanna á almennum markaði þetta séu fáir einstaklingar sem ráða þarna öllu og vill háttvirtur þingmaður hafa það þannig áfram vill háttvirtur þingmaður ekki breyta neinu varðandi það hvernig kosið er í stjórnir lífeyrissjóðanna er það þannig að aðilar vinnumarkaðarins lífeyrissjóðanna og fjármálageirans eigi áfram að hafa þau miklu tengsl sem þar eru er ekkert óeðlilegt við það mig langar að spyrja háttvirtan þingmann af því að mér fannst þingmaðurinn skauta svolítið létt yfir þessa fjögur hundruð sjötíu og níu milljarða standa sjóðirnir undir þessu tapi og bið hann þá að útskýra fyrir mér ef hann getur það á þessum stutta tíma þingmaðurinn hvernig það gengur mig langar líka að spyrja háttvirtan þingmann hver er að hans mati ábyrgð þeirra sem stjórnuðu lífeyrissjóðunum á þessum fjárfestingum hver er þeirra ábyrgð það er mikið tala um ábyrgð í samfélaginu

upplýsi okkur um þetta ég ætla að vera ósammála háttvirtum þingmanni þegar hann talar um góðan árangur og góðan rekstur lífeyrissjóðanna þegar maður sér það af nánum ættingjum hvernig hinir almennu lífeyrissjóðir hafa verið að skerða og skerða réttindin eða greiðsluna sem fólkið er að fá það ber ekki að mínu viti vott um að vel hafi verið haldið á spöðunum en það er hins vegar rétt og þar er ég sammála háttvirtum þingmanni að sá munur á aðstöðu þeirra sem fá úr opinberu sjóðunum og almennu er ekki í lagi meðan verið er að skerða þá sem fá úr almennu sjóðunum eins og dæmin sem ég þekki þá er annar einstaklingur sama heimilis sem fær alltaf sömu krónutöluna alveg sama hvað gengur